Das heute vorgelegte Strategiepapier zur Europäischen Energieunion ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in Richtung mehr Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Kontext, ein Schritt in Richtung mehr Versorgungssicherheit Europas, ein Schritt in Richtung mehr Wirtschaftswachstum und folglich auch mehr Beschäftigung.

Wir brauchen in Europa ein neues Marktdesign und wir brauchen die Kapazitätsmechanismen, die neu zu definieren sind.